Sprijin dezvoltarea educației în domeniu prin aplicarea celor mai bune practici din Europa. În țara mea, programul START își propune să dezvolte abilitățile de afaceri ale tinerilor. Este necesar ca UE să încurajeze IMM urile prin facilitarea accesului la finanțare, și aici salut acordarea de fonduri europene pentru publicitate. Noile programe guvernamentale pentru stimularea activității IMM urilor românești au creat sau salvat peste 300 de mii de locuri de muncă. În același timp, România face parte din statele membre care au adoptat măsuri pentru a facilita finanțările IMM urilor prin sprijinul public acordat regimurilor de garanție.